Też cieszę się z tego, że będzie dokonany przegląd regulacji w zakresie finansowania partii politycznych i europejskich fundacji.

Mówiąc najkrócej, mamy prawo, a nawet obowiązek walczyć z patologią, ale pod pretekstem walki z patologią nie wolno nam naruszać wolności politycznej partii politycznych i ich niezależności. Jeśli znane są fakty korupcji powinny być wyjawione, jeśli znane są fakty istnienia fikcyjnych partii europejskich powinny być wyjawione i powinniśmy zastanowić się, jak temu przeciwdziałać.